De eerste is additionaliteit, en ook de bijdrage aan de territoriale cohesie in de EU.

Het gaat niet alleen om investeren op zich, maar ook om een afname van de disbalans in Europa.

Daar hebben wij ook om gevraagd.

Dat doe je niet één of twee jaar, zoals de banken nu willen.